Madame la Présidente, Madame la Commissaire, il se trouve que je ne suis pas en campagne électorale puisque je ne serai pas là dans la prochaine Assemblée, vous pouvez donc me faire grâce de ne pas forcer le trait, Madame la Commissaire, mais je suis Bordelais. Vous avez visité ma région, elle est faiblement productrice de vin rosé, mais elle tient beaucoup au vin rosé qu'elle produit. Je voulais vous dire que j'ai été particulièrement choqué quand j'ai appris que la Commission européenne envisageait de légaliser la production de rosé par mélange de rouge et de blanc. Pour moi, c'est une contrefaçon alimentaire, alors qu'on nous invite à lutter contre dans le domaine de l'industrie, et ce serait autoriser, inventer un produit dérivé de la viticulture, alors que l'on combat les produits dérivés de la finance.

Ce vin rosé, je l'ai produit tout à l'heure, au Parlement européen, en allant chercher du vin blanc et en mettant de la betterave rouge à l'intérieur. Je vous promets que ça a exactement la même couleur et qu'en plus, on peut avoir toute la gamme chromatique, si on veut, et probablement, une certaine gamme de goût.

Cela veut dire tout simplement que, si on laisse faire ça, ce sera sans fin.

Aujourd'hui, on leur tire le tapis sous prétexte que ça pourrait être plus juteux de surfer sur le marché du rosé en faisant du rouge et du blanc. Je trouve que c'est profondément amoral.